Domnule președinte, la 1 decembrie România își va serba ziua națională. Așa cum amintea și colegul meu de la socialiști, România și Bulgaria împlinesc zece ani anul acesta de când au aderat la Uniunea Europeană. Aparent, ar trebui să fie un moment festiv, realitatea este însă mai sumbră. Da, țările și cetățenii noștri au câștigat mult de pe urma statutului de stat membru. Da, există mai multă prosperitate vizibilă în orașele și satele noastre. Da, foarte mulți români și bulgari se simt europeni, iar sprijinul pentru Uniunea Europeană este încă la un nivel foarte ridicat.

Diverse reglementări, de exemplu Directiva lucrătorilor, ne dezavantajează net.

Și asta nu este singura fisură în Uniunea Europeană. Șansa de a depăși această situație era o reformă profundă a Uniunii, așa cum sugera Carta albă prezentată de președintele Comisiei. Se pare că șansă a fost ratată, Uniunea a ales să nu schimbe nimic. Dacă vrem o Europă democratică și prosperă și mai ales egală pentru toți, trebuie să facem această reformă acum, cât mai curând, altfel, o explozie este iminentă.